Libyen ist frei, befreit von libyschen Rebellen großen Respekt dafür jedoch mit gehöriger Unterstützung der NATO. Das wird natürlich seinen Preis haben. Nicht umsonst haben westliche Demokratien bereits zu Gaddafi Kontakt gesucht, um an das schwarze Gold zu kommen.

Europa muss daher Libyen dahingehend unterstützen, dass sich eine demokratisch pluralistische Gesellschaft etablieren kann, eine Gesellschaft, die rechtstaatliche Strukturen aufbaut, die Menschenrechte achtet und weiß, das Europa ein guter Partner sein kann und muss.